Want als er geen succesvolle mensen zijn, wie is dan nog het rolmodel voor jongeren?

Maar in Nederland is al tientallen jaren geen koopkrachtgroei meer voor gezinnen, zo laat onderzoek van Rabobank zien. De belastingen zijn gestegen voor een almaar groeiende overheid, onder andere om massa-immigratie te betalen en ontwikkelingshulp en subsidies voor iedereen met een linkse mening, maar ook voor de voortdurend stijgende uitgaven van de Europese Unie. Want politieke ambities worden uiteindelijk door burgers als loonslaven betaald. Zo'n kostbare politieke ambitie is de euro. Het ontbreken van wisselkoersen tussen de landen heeft geleid tot massawerkloosheid en ontsporende staatsfinanciën. Dankzij de euro zijn er nu ook landen waar, in plaats van stagnatie, de inkomens daadwerkelijk gedaald zijn, namelijk in Zuid Europa. Miljoenen mensen uit deze landen zijn vertrokken naar Noord Europa op zoek naar werk, op zoek naar perspectief dat daar echter ook niet meer te vinden is. Voorzitter, dit kan zo niet langer. Wat we nodig hebben, is lagere belastingen en een hogere arbeidsinkomensquote.